Én egy Magyarország déli részén lévő kisvárosban éltem, Mohácson. Nálunk ugyanez a helyzet, ahol horvátok, szerbek, magyarok és németek élnek együtt hosszú ideje békében, de éppen említhetném Pécs városát, ahol ugyanez a helyzet.

Nyilván új lesz a helyzet július elsejétől, amikor Horvátország is csatlakozik az Európai Unióhoz, ez még szorosabbá teheti majd az együttműködést velük.